Hvala za besedo, predsedujoča. Vse lepo pozdravljam, še posebej ministrico za infrastrukturo. Kočevje kot največja občina po površini v Sloveniji s petsto triinšestdeset cela sedem kvadratnimi kilometri, nima avtocestne povezave ali hitre ceste do Ljubljane. Imam sorodnike v občini Kočevje, prav tako v Ribnici, tako da to cesto kar dobro poznam in se večkrat po njej vozim. Zaradi pomanjkanja služb v regiji je velika dnevna fluktuacija zaposlenih. Ker še do nedavnega ni bilo železniške povezave in še sedaj ni uradno odprto, prebivalci med Kočevjem, Ribnico in vaseh do Ljubljane v službo vozijo po regionalni cesti. Za oddaljenost cirka šestdeset kilometrov potrebujejo uro ali dve ali celo več do Ljubljane. Cesta je na določenih odsekih v slabem stanju, preozka in ne dovoljuje normalne hitrosti. Po nekaj letih je tam zaživelo gospodarstvo, pred časom odprta tovarna robotov, ki mora ravno tako imeti dobro cestno povezavo. Tudi druge tovarne so zaživele tako v Kočevju kot Ribnici in drugih krajih krajih do Ljubljane. Zaradi zaposlovanja teh tujih firmah bo verjetno potreba po visoko izobraženih kadrih tudi v obratno smer tudi iz Ljubljane nazaj na Kočevje ali iz drugih krajev. Da se je japonska firma odločila, da postavi tako razvojno in proizvodnjo tovarno tam, smo lahko samo ponosni in moramo tudi zaradi tega posodobiti vso infrastrukturo. Še posebej podhranjeno cesto. Zaradi zgoraj omenjenih dejstev ter da se mladi ne bi odseljevali, je nujna dobra cestna povezava. Na ministrstvu so v preteklosti izrazili, da so predvidene spremembe križišču na primer montažno križišče na Škofljici, križišče na Pijavi Gorici za odcep Želimlje, ureditev priključka in avtobusnega postajališča za Smrjene, križišče za Gradiče in tako dalje. Imam vprašanje: Kdaj bo zgrajena cesta, hitra cesta, ki bo ki bo omogočila hitro dostopnost in povezanost? Ker se bo verjetno v kratkem le začelo z izgradnjo tretje osi iz Novega mesta proti Beli krajini in tudi proti Koroški in bo to v doglednem času narejeno, so preostale tudi ceste nujno potrebne. Preteklosti so bili predmet prometnih študij tudi povezava iz celjskega omrežja preko Sevnice na Trebnje in nato na avtocesto Novo mesto-Ljubljana. Mestni odsek po neki vmesni varianti bi šel lahko preko Mokronoga in Šmarjeških Toplic na dolenjsko avtocesto. Ali ste seznanjeni mogoče s temi bodočimi trasami? Hvala.